Nu is hier al eerder iets over aangenomen, alleen zou het vrijwillig moeten worden ingevoerd.

De burger heeft helemaal geen zin in een verklikker in je auto die continu doorgeeft waar je bent.

De eurofielen hier zijn natuurlijk almachtig en de burgers kunnen niet zelf nadenken. Maar burgers kunnen prima nadenken en begrijpen donders goed hoe het systeem werkt en wíllen het gewoon niet. Wat het Parlement hier probeert, althans de Commissie en het Parlement, is pure elitaire machtspolitiek naar burgers toe. De gegevens waar een auto met zo´n systeem zich bevindt zijn altijd opvraagbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat bij een ongeluk de gegevens met de rijrichting kunnen worden doorgegeven.

De burger wil zijn privacy terug en wil niet dat de overheid altijd weet waar hij of zij is.